Señora Presidenta, esta revisión responde al acuerdo con el Consejo y la Comisión de revisitar y enmendar el resultado de un pésimo acuerdo que llevó en 2013 a un presupuesto plurianual a la baja, todavía bajo el de la austeridad, los recortes y las sanciones. Tres años más tarde, los desafíos se han multiplicado y también la desafección hacia la Unión Europea, entre otras cosas por la cicatería del presupuesto. Hoy no hemos conseguido todavía salir de la crisis económica y social, y los jóvenes emigrantes, los desempleados, los trabajadores pobres y los excluidos, que se cuentan por millones, pierden con velocidad la confianza en Europa y, lo que es más grave, en la democracia, porque ni la Garantía Juvenil ni el Plan Juncker, por ejemplo, tienen ya credibilidad, con fondos insuficientes que bailan de un sitio a otro. Se ha sumado además el cataclismo de los refugiados que desbordan tras décadas de políticas europeas erróneas y tacañas con los países de origen y los que les reciben y siguen recibiendo. Hoy, Grecia, Portugal y España son amenazados con sanciones por no poder salir de sus déficits, a base de recortes y austeridad, y por no ser capaces de cofinanciar sus fondos para empleo y crecimiento.

Y también querría yo añadir a las fuentes de presupuesto, que han planteado mis compañeros, la posibilidad de una buena sanción ejemplar a aquellos países que llevan incumpliendo desde 2007 el Pacto de Estabilidad con un superávit criminal y excesivo de más del